Señora presidenta, he votado en contra de la Resolución sobre la situación de Venezuela porque, lamentablemente, nos volvemos a encontrar con una Unión Europea que cruza descaradamente la línea roja del respeto al Derecho internacional. Hoy, la Unión Europea se subordina una vez más a Estados Unidos y se pone del lado del bloque de la guerra con Trump, Duque y Bolsonaro, que alientan un golpe glorioso y una intervención militar.

Esos mismos que se vulneran en Marruecos, Israel y Arabia Saudí con su consentimiento.

Mejor harían situándose en el bloque del diálogo constructivo y la paz, y por tanto en el respeto al Derecho internacional, y al lado del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.